Kdyby se tento systém vztahoval pouze na německé dopravce, tak by to samozřejmě bylo jen věcí Německa. Bohužel, dramaticky to dopadá na podnikatele jiných zemí, kteří jsou tak buď nuceni porušovat domácí zákony, nebo se vystavit vysokým sankčním pokutám ze strany německých úřadů. Jsem velmi znepokojen, že podle dostupných propočtů to může být pro mnohé, zejména malé firmy, likvidační. EU je založena na základních principech svobodného pohybu lidí, zboží a služeb mezi členskými státy.

Vyzývám tedy německou vládu, aby tato opatření okamžitě zrušila, upravila a Komisi, aby tento problém urychleně vyřešila.